frú forseti ég er hér hálfmóður enn þá það breytist hér dagskrá þingsins með um það bil einnar mínútu fyrirvara það er ekki hægt að segja annað en að það sé líflegt á slíku þjóðþingi þar sem hlutirnir ganga þannig fyrir sér það þýðir jafnframt vonandi þá ánægjulegu niðurstöðu að það sé að nást einhvers konar sátt um meðferð mála

afgreiðslu þeirra mikilvægu þingmála sem hér um ræðir

flutningsmenn eru sá er hér stendur birgitta jónsdóttir og margrét tryggvadóttir háttvirtir þingmenn hreyfingarinnar frumvarp þetta er lagt fram

að setja allar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu í þjóðaratkvæðagreiðslu og þegar okkur var ljóst hvert stefndi með þær breytingar sem ríkisstjórnin ætlaði að gera fannst okkur í hreyfingunni ótækt að það væru ekki fleiri valkostir í

breytingar ég mun fara hér í stuttu máli yfir frumvarpið og útskýra einstakar greinar þess og greinargerð

í fyrstu grein frumvarpsins segir markmið þessa frumvarps er að breyta skipulagi fiskveiðistjórnar og sölu sjávarafla og tryggja með því ríka aðkomu sveitarfélaga að úthlutunum aflaheimilda og eflingu byggðar með frumvarpinu er stefnt að því að hvert sveitarfélag á íslandi fái forræði yfir veiðum á samsvarandi hluta nytjastofna á íslandsmiðum og nemur samanlagðri aflahlutdeild þeirra fiskiskipa sem skráð voru í viðkomandi sveitarfélagi fyrir gildistöku laga um stjórn fiskveiða númer þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu að auki stefnir frumvarpið að fjárhagslegri endurskipulagningu útgerðar á íslandi í kjölfar efnahagshrunsins tvö þúsund og átta loks stefnir frumvarpið að eflingu umhverfisvænna handfæraveiða í annarri grein frumvarpsins segir orðrétt á eftir þriðju grein a laganna koma fjórar nýjar greinar þriðju grein a til þriðju grein d svohljóðandi a heimildir til veiða úr nytjastofnum við ísland eru á forræði íslenskra sveitarfélaga þó skulu sveitarfélög hlíta ákvörðun ráðherra samkvæmt þriðju grein hlutdeild hvers sveitarfélags í heildarafla skal vera hin sama og samanlögð hlutdeild skráðra fiskiskipa í sveitarfélaginu við gildistöku laga um stjórn fiskveiða númer þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu ráðherra skal með reglugerð ákvarða hlutdeild einstakra sveitarfélaga í heildarafla hér er verið að færa aflaheimildir sem úthlutað er úr sameiginlegum stofnum til þess fyrirkomulags sem var hér áður en framsal var heimilað á sínum tíma með lögum árið nítján hundruð níutíu og í þeim hlutföllum sem voru á viðkomandi svæðum á landinu og byggðust á veiðireynslu á sínum tíma þegar kvótakerfinu var fyrst komið á þetta teljum við vera mjög mikilvægt ákvæði þar sem hér er um gríðarlega mikla og góða byggðatengingu að ræða og ætti þetta að vera fyllilega í samræmi við til dæmis áherslur framsóknarflokksins í þessum málaflokki hann hefur lagt mikla áherslu á að sjávarbyggðir landsins geti haldið áfram að afla fiskjar í b lið annarrar greinar sveitarfélög samkvæmt þriðju grein a skulu selja aflaheimildir til bjóðenda gegn gjaldi á grundvelli uppboða uppboð skulu kynnt rækilega með hæfilegum fyrirvara og skal öllum landsmönnum heimil þátttaka skulu uppboð haldin með jöfnu millibili tvisvar til tólf sinnum á hverju fiskveiðiári ráðherra skal setja nánari reglur um fyrirkomulag uppboða og heimilar forsendur fyrir vali boða samkvæmt fyrstu málsgrein með reglugerð þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsgrein skal sveitarfélögum heimilt að selja allt að helmingi aflaheimilda sem þau hafa yfir að ráða hverju sinni með framvirkum samningum um sölu aflaheimilda til allt að fimm ára í senn til einstaklinga eða lögaðila sem hafa gert samninga um fjárfestingar í nýjum fiskiskipum verð aflaheimilda í slíkum samningum skal vera hið sama og meðalverð í uppboðum sveitarfélagsins

kjósi kaupandi aflaheimilda ekki að nýta þær að fullu við lok fiskveiðiárs skal sveitarfélögum skylt að afturkalla sölu þeirra í heild eða að hluta gegn endurgreiðslu alls eða hluta kaupverðs fjárhæð endurgreidds uppboðsverð skal nema uppboðsverði að viðbættri eða frádreginni þeirri hækkun eða lækkun sem orðið hefur á meðalverði aflaheimilda frá kaupdegi til afturköllunardags selji sveitarfélag aflaheimildir til einstaklinga eða lögaðila sem eiga lögheimili utan þess skulu kaupendur greiða sveitarfélaginu tíu prósent álag á uppboðsverð öðrum en sveitarfélögum eða uppboðsmörkuðum á vegum sveitarfélaga er óheimil sala eða framsal aflaheimilda hér er verið að færa aflaheimildir og úthlutun þeirra inn í það hagkvæmasta fyrirkomulag sem hugsast getur það er að setja þær á uppboðsmarkaði sem allir landsmenn hafa aðgang að uppboð hafa sýnt sig leiða ætíð til hagkvæmustu niðurstöðu fyrir seljandann og fyrir kaupandann sem mun náttúrlega aldrei greiða hærra verð en hann ræður við að greiða eigandi auðlindarinnar fær það hæsta verð sem hægt er að selja hana á og allir ættu að öðru jöfnu að ganga sáttir frá borði hér eru inni ákvæði sem tengjast byggðasjónarmiðum líka þar sem fram kemur að ef aflaheimild er seld úr viðkomandi sveitarfélagi gerist það með ákveðnum kvöðum það er það leggst á hana tíu prósent gjald og þetta er byggðatengt sjónarmið en það kemur samt ekki í veg fyrir að sú hagræðing sem nást þarf fram í greininni náist fram vegna þess að heimildir eru að öðru leyti framseljanlegar í lið c önnur grein segir við veiðar á afla á grundvelli aflaheimilda samkvæmt þriðju grein a er heimill meðafli úr öðrum tegundum allt að tíu prósent af heildarafla hverrar veiðiferðar við löndun meðafla skal kaupandi aflaheimilda greiða viðeigandi sveitarfélagi gjald sem nemi meðaluppboðsverði aflaheimilda sömu tegundar á síðasta þekkta uppboðsdegi aflaheimilda samanber þriðju grein

gríðarlegar sögur í gegnum árin af því brottkasti sem viðhaft hefur verið á íslenskum fiskiskipum hvort sem er á frystitogurum

það er gríðarlega mikilvægt fyrir auðlindina í heild sinni að brottkasti verði hætt og að mönnum verði heimilt að koma með þann afla að landi sem þeir veiða og fái þá einfaldlega að landa honum og selja hann á viðeigandi verði en greiði þá fyrir þann afla líka sem heimild í d lið annarrar greinar segir með leyfi forseta allur sjávarafli sem veiddur er á grundvelli aflaheimilda sem seldar hafa verið á uppboði sveitarfélags þó ekki rækja humar og uppsjávarfiskur og veiddur er úr stofnum sem að hluta eða öllu leyti halda sig í efnahagslögsögu íslands skal seldur á innlendum uppboðsmarkaði sjávarafla er fengið hefur leyfi fiskistofu og starfræktur er innan þess sveitarfélags þar sem uppboð aflaheimilda fór fram ákvæði fyrstu málsgrein gildir ekki um einstaklinga og lögaðila sem starfrækja eigin fiskvinnslu og vinna aflann að fullu í þeim tilvikum skal uppgjör á aflahlut sjómanna ákvarðast af meðalverði þess uppboðsdags eða síðasta þekkta meðaluppboðsverði uppboðsdags á uppboði samkvæmt fyrstu málsgrein heimilt er að selja fullunninn frystan afla utan uppboðs samkvæmt fyrstu málsgrein til fullunnins frysts afla telst sjávarafli sem hefur verið veiddur og í kjölfarið unninn um borð í frystiskipi honum pakkað og hann verið flakaður flattur sneiddur roðdreginn hakkaður eða verkaður á annan hátt og hann frystur að vinnslu lokinni þegar aðeins fer fram frysting um borð í frystiskipi á heilum eða hausskornum fiski eða heilfrysting á rækju telst slíkur afli ekki til fullunnins frysts afla í skilningi laga þessara bjóðendur á uppboðsmarkaði samkvæmt fyrstu málsgrein sem vinna keyptan afla utan þess sveitarfélags sem uppboðið fer fram í skulu greiða því sveitarfélagi tíu prósent álag á uppboðsverð frú forseti hér er um þýðingarmikinn lið í annarri grein að ræða því að hér er um það að ræða að allur afli sem veiddur er á íslandsmiðum fari á innlenda uppboðsmarkaði þar sem hverjum sem er er leyft að bjóða í hann eins og fram hefur komið og þekkt er skila uppboðsmarkaði hagstæðustu niðurstöðu sem hægt er að fá hér er líka stigið það mikilvæga skref að skilja milli veiða og vinnslu sem lengi hefur verið kallað eftir samtök fiskútflytjenda án útgerðar hafa nefnt það að eingöngu með því að vinna allan afla innan lands muni skapast við það um það bil átta hundruð störf með afleiddum störfum það er mikið atriði að leggja áherslu á það að erlendir bjóðendur geti líka boðið í þennan fisk þannig að hér er ekki um það að ræða að hagkvæmnissjónarmið séu fyrir borð borin það mun fást það hæsta verð fyrir aflann sem hægt er hverju sinni og ef það eru kaupendur erlendis sem hafa áhuga á að kaupa íslenskan fisk mun þeim verða það

segir með leyfi forseta fjórðu grein laganna orðast svo enginn má stunda veiðar í atvinnuskyni við ísland nema hafa fengið til þess almennt veiðileyfi veiðileyfi í atvinnuskyni fellur niður hafi fiskiskipi ekki verið haldið til fiskveiða í atvinnuskyni í tólf mánuði þá fellur veiðileyfi niður ef fiskiskip er tekið af skrá hjá siglingastofnun íslands og ef eigendur eða útgerð þess fullnægja ekki skilyrðum annars málsl fimmtu grein hér er einfaldlega verið að taka á ákveðnum öryggis og aðgengismálum í fiskveiðum þessi grein er í samræmi við það sem er í gildandi lögum um stjórn fiskveiða fjórðu grein hljóðar svo eftirfarandi breytingar verða á sjöttu grein a laganna a í stað fyrstu málsgrein koma tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi á hverju fiskveiðiári hefur ráðherra til ráðstöfunar fjörutíu þúsund lestir af óslægðum botnfiski sem nýttar skulu til veiða með handfærum á tímabilinu frá fyrsta apríl til þrítugasta september samkvæmt sérstökum leyfum fiskistofu í lögum þessum eru slíkar veiðar nefndar strandveiðar og leyfin til þeirra veiða strandveiðileyfi afli sem veiðist með strandveiðum reiknast ekki til heildarafla samkvæmt þriðju grein b í stað þriðju málsgrein koma tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi strandveiðar eru háðar sérstöku leyfi fiskistofu fiskistofu er aðeins heimilt að veita fiskiskipi leyfi til strandveiða að fullnægt sé ákvæðum fimmtu greinar og einungis er heimilt að veita hverri útgerð einstaklingi eða lögaðila leyfi til strandveiða fyrir eitt fiskiskip á gildistíma strandveiðileyfis er fiskiskipi óheimilt að stunda aðrar veiðar í atvinnuskyni en strandveiðar handhafar strandveiðileyfis skulu greiða því sveitarfélagi þar sem þeir landa afla gjald auðlindagjald við löndun afla gjaldið skal lagt á miðað við hvert kíló landaðs sjávarafla fjárhæð gjaldsins skal miðast við meðalkílóverð síðasta þekkta uppboðsdags

c fjórðu málsgrein orðast svo strandveiðileyfi skulu veitt skráðum fiskiskipum með heimilisfang á svæði samkvæmt þriðju málsgrein einungis er heimilt að veita fiskiskipum útgerða einstaklinga eða lögaðila strandveiðileyfi sé lögheimili þeirra skráð á sama stað og heimilisfang skráðs fiskiskips sama fiskiskipi verður aðeins veitt leyfi frá einu landsvæði á hverju veiðitímabili d orðið föstudaga í fyrsta tölulið fimmtu málsgrein fellur brott e í stað tölunnar fjórtán í öðrum tölulið fimmtu málsgrein kemur átjánda f fimmta tölulið fimmtu málsgrein fellur brott hér er um stórfellda útvíkkun á strandveiðunum að ræða heildarhlutdeildin fer í fjörutíu þúsund lestir og tímabilið lengist um einn mánuð í hvorn enda frá því sem nú er það er hefst fyrsta apríl og lýkur þrítugasta september þetta mun auka mjög aðgengi allra að fiskveiðum og gera mönnum kleift hvort sem þeir stunda veiðar eingöngu í atvinnuskyni eða hvort þeir gera það í hjáverkum

lenging veiðitímabilsins og stærð kvótans sem varið er til strandveiðanna mun gera það að verkum að þessar ólympísku veiðiaðferðir munu leggjast af það verður enginn svo mikið í spreng að bruna út á sjó fyrstu tvo þrjá daga hvers mánaðar eða hvers tímabils til að ná sem mestu af fiski vegna þess að það er af nógu af taka tímabilið er þar að auki lengt þannig að þetta mun gera mönnum kleift að sækja sinn sjó ásamt því að taka sér þau eðlilegu frí sem þarf á þeim tíma í fimmtu grein frumvarpsins segir sjöundu grein laganna orðast svo við gildistöku laga þessara skal sérstakur sjóður kvótaskuldasjóður taka við réttindum og skyldum skuldara allra krafna á hendur íslenskum útgerðum einstaklingum og lögaðilum sem sannanlega eru til komnar vegna kaupa eða leigu á aflaheimildum frá þeim tíma er sjóðurinn eini skuldari slíkra krafna kröfur á hendur kvótaskuldasjóði samkvæmt fyrstu málsgrein bera ekki vexti seljendur aflaheimilda skulu að loknu uppboði og uppgjöri greiða kvótaskuldasjóði gjald að fjárhæð sem nemur fimm prósent söluverðmætis seldra aflaheimilda hvers uppboðs sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn kvótaskuldasjóðs og skal hlutast til um að rekstur hans fari fram á eðlilegan og lögmætan hátt ráðherra er heimilt að ráða sjóðnum starfsfólk hér er um mikilvæga endurskipulagningu á skuldum sjávarútvegsfyrirtækja á íslandi að ræða við leggjum þetta til sem sanngjarnt mál og réttlætismál til að koma til móts við þær útgerðir sem í góðri trú þó að menn geti sagt sem svo að þeir hafi nú vitað að þeir voru að kaupa köttinn í sekknum þegar þeir keyptu sér kvóta að þá engu að síður gerðu menn það í góðri trú og samkvæmt gildandi lögum að þeir væru að kaupa sér eitthvað sem þeir mundu eiga til frambúðar skuldin sem til er stofnað vegna þessara kaupa munu því verða afskrifaðar og settar í sérstakan kvótaskuldasjóð eigendur þessara skulda það er þá væntanlega lánastofnanir munu fá þessa skuld endurgreidda að vísu án vaxta en hluti af því er einfaldlega sú staða að það varð ljóst að bönkum og fjármálafyrirtækjum var óheimilt að lána til kvótakaupa árum og áratugum saman en gerðu það engu að síður þess vegna teljum við ekki rétt að þau verði áfram verðlaunuð með því að geta tekið vexti af þeim lánum sem lánuð voru höfuðstóllinn verður endurgreiddur að fullu það kemur þarna inn ákvæði um fimm prósent álag á söluverðmæti til að greiða upp þessar skuldir það hefur komið fram áður spurning um hvað þetta geti tekið langan tíma og þetta er einfaldlega eitt af þessum atriðum sem er ekki búið að reikna út enn þá og er mjög erfitt að reikna út það er í sjálfu sér útfærsluatriði og ef menn sjá fram á að þessi kvótaskuldasjóður verði ekki gerður upp fyrr en að hundrað árum liðnum er einboðið að þetta hlutfall verður að hækka það er ekki líklegt að það þurfi að lækka í sjöttu greinar frumvarpsins kemur fram að áttundi til fimmtándu grein fimmta og sjötti kafli og ákvæði til bráðabirgða eins til sjö í núgildandi lögum falli brott svo kemur í sjöundu grein að lög þessi öðlist gildi fyrsta september tvö þúsund og ellefu

markmið þessa frumvarps er að færa úthlutun á aflaheimildum úr sameiginlegum fiskveiðiauðlindum þjóðarinnar til þess horfs sem hún var í áður en framsal aflaheimilda kom til árið nítján hundruð níutíu og eitt en fram að þeim tíma hafði úthlutunin byggst á veiðireynslu til margra ára og var því bæði sanngjörn og réttlát með frumvarpinu er einnig reynt að tryggja að aflaheimildir fari til þeirra byggða sem þeim var upprunalega úthlutað til miðað er við að aflahlutdeildin sé nýtt í viðkomandi sveitarfélagi þó er sveigjanleiki í nafni hagkvæmni tryggður þar sem aflahlutdeildin er framseljanleg þegar hagkvæmnisrök gefa tilefni til með því móti verður réttur íbúa sjávarbyggða á íslandi til sjósóknar tryggður eins og verið hefur frá örófi alda sem eini raunverulegi grundvöllur tilvistar flestra þeirra skýrt er kveðið á um eignarhald þjóðarinnar á fiskstofnunum í kringum landið í fyrstu tveimur greinum laga um stjórn fiskveiða þar segir orðrétt fyrstu grein nytjastofnar á íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum frumvarp þetta tryggir að arður af nytjastofnum á íslandsmiðum skili sér til réttmætra eigenda þeirra íslensku þjóðarinnar upptaka uppboðskerfis við sölu aflaheimilda tryggir hámarksverð fyrir nýtingarrétt auðlindarinnar en þó eingöngu að því marki sem útgerðirnar geta borið frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að hluta aflaheimilda megi selja framvirkt til allt að fimm ára í senn þannig að þeir sem hyggjast fjárfesta í útgerð geti gert ráð fyrir aðgengi að heimildum til lengri tíma en eins árs þá er sveigjanleiki tryggður með því að útgerðir utan viðkomandi sveitarfélaga geta keypt aflaheimildir gegn greiðslu tíu prósent álags eða gjalds með ákvæði um meðafla er stefnt að því að girða að mestu leyti fyrir brottkast afla þó væri æskilegast að settar yrðu skýrar og afdráttarlausar reglur sem alfarið banni brottkast afla gegn þungum viðurlögum frumvarpið gerir ráð fyrir mikilli beinni atvinnusköpun vegna löndunar alls afla og sölu í gegnum innlenda uppboðsmarkaði í samræmi við ákvæði frumvarps til laga um sölu sjávarafla og fleira frá hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en þar segir meðal annars allur sjávarafli þó ekki rækja humar og uppsjávarfiskur sem veiddur er úr stofnum sem að hluta eða öllu leyti halda sig í efnahagslögsögu íslands skal seldur á innlendum uppboðsmarkaði sjávarafla er fengið hefur leyfi fiskistofu þetta er úr frumvarpi sem hreyfingin og varaþingmaður hreyfingarinnar baldvin jónsson mæltu fyrir á síðasta þingi um að allur fiskur skyldi fara á innlenda uppboðsmarkaði og að skilið yrði milli veiða og vinnslu þannig að eðlileg og gagnsæ verðmyndun ætti sér stað á öllum stigum fiskveiðikerfisins þessi breyting ein sér mun að öllum líkindum leiða til um átta hundruð til þúsund nýrra starfa við fiskverkun með mjög litlum tilkostnaði á skömmum tíma

eins og því er fyrirkomið í dag hefur leitt til gríðarlegrar byggðaröskunar víða um land og gert að engu eina bjargræði sjávarbyggða sjósóknina sem þær hafa notið í aldaraðir með því að taka lífsbjörgina af sjávarbyggðunum hefur öll afkoma og eignastaða íbúa á þessum stöðum raskast við atvinnuleysi brottflutning og eignabruna með samþykkt þessa frumvarps mun sú þróun snúast við og fólksflótti af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins stöðvast og komið verður í veg fyrir þann gríðarlega samfélagslega tilkostnað sem slíkir hreppaflutningar hafa í för með sér aukning á afla til strandveiða sem hér eftir verða utan tillagna hafrannsóknastofnunarinnar um heildarafla og standa yfir stærri hluta ársins en nú er mun hafa umtalsverð áhrif á atvinnulíf um allt land auðlindagjald og strandveiðar munu og skila umtalsverðum tekjum til þeirra sveitarfélaga þar sem aflanum er landað sá skaði sem útgerðir og núverandi handhafar aflaheimilda verða fyrir vegna missis aflaheimilda verður bættur með því að skuldir útgerða sem eru til komnar vegna kaupa á aflaheimildum verða færðar í sérstakan kvótaskuldasjóð skýrt er í lögum að aflahlutdeild útgerðar er ekki eign hennar og þær skuldir sem stofnað hefur verið til vegna kaupa á slíkum heimildum eru og hafa alltaf verið áhættulánveiting viðkomandi lánveitenda kvótaskuldasjóður verður greiddur niður með fimm prósent gjaldi á allar seldar veiðiheimildir þar til sjóðurinn er að fullu upp gerður skuldir kvótaskuldasjóðs bera enga vexti varðandi þá umræðu sem skapast hefur og lýtur að hugsanlegum brotum á eignarréttarákvæði stjórnarskrár skal tekið fram að um langa tíð hefur skýrt verið kveðið á um það í lögum að nytjastofnar á íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar þrátt fyrir að möguleiki sé á þeirri ólíklegu niðurstöðu dómstóla að ríkið væri skaðabótaskylt vegna innköllunar aflaheimilda eða annars þess sem leiðir af frumvarpi þessu þá er engu að síður þess virði að þær breytingar sem hér eru lagðar til komist til framkvæmda betra er að þurfa hugsanlega að sæta slíkri niðurstöðu dómstóla en að búa áfram við óbreytt eða lítið breytt fyrirkomulag fiskveiða í framhaldi af þeim breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir er brýnt að fram fari víðtæk og ítarleg úttekt á hafrannsóknastofnuninni og veiðiráðgjöf hennar með tilliti til aðferðafræðilegra sjónarmiða þar verði einnig kannað hversu vel hefur tekist til með verndun fiskstofna fiskimiða og lífríkis og uppbyggingu fiskstofna í þeirri úttekt er brýnt að fiskveiðar við ísland verði skoðaðar heildstætt með tilliti til þess skaða sem þær hafa valdið á lífríkinu og lagt mat á hagkvæmni togveiða annars vegar og krókaveiða hins vegar slík úttekt ætti að vera gerð af hlutlausum erlendum sérfræðingum í samráði við sjómenn íslenska fiskifræðinga og

og sú stóra nálgun sem við þarf að hafa við breytingu á fiskveiðistjórnarkerfinu vonandi tekst vel til og vonandi náum við að ræða þetta mál í þaula og það fari í þann farveg sem forsætisráðherra hefur lagt til það er í þjóðaratkvæðagreiðslu rétt er að geta þess að hreyfingin er að láta útbúa tillögu til þingsályktunar um að fram muni fara þjóðaratkvæðagreiðsla um bæði þessi mál það er frumvarp hreyfingarinnar og stærra frumvarp hæstvirts sjávarútvegsráðherra þegar þau hafa verið send til umsagnar og umsagnirnar eru komnar inn í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd á að taka málin bæði tvö og gera rækilega grein fyrir þeim á almannavettvangi og síðan á að bjóða þjóðinni að greiða atkvæði um annars vegar frumvarp hreyfingarinnar og hins vegar ríkisstjórnarinnar eða óbreytt ástand frú forseti það er brýnt að þoka þessum málum áfram með einhverjum hætti þó að það sé ekki víst að það fáist endanleg niðurstaða í þau á næstunni á mánudag þriðjudag og miðvikudag ræddum við annað tveggja frumvarpa ríkisstjórnarinnar um breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu það sem kallað hefur verið jónsbók hin skemmri fyrr í dag og á föstudaginn höfum við rætt hitt frumvarpi jónsbók hina lengri og höfðu menn mikið og margvíslegt álit á þeim frumvörpum að okkar mati ganga frumvörp ríkisstjórnarinnar allt of skammt og eru of flókin þau snúast um að viðhalda víðtækri sérhagsmunagæslu annars vegar og að veita mikið ráðherra mikið miðstýringarvald hins vegar þau eru ekki í samræmi við stefnur og eða ályktanir þeirra stjórnmálaflokka sem mynda ríkisstjórnina og heldur ekki í samræmi við stjórnarsáttmála þeirra flokka það er erfitt að skilja hvernig þetta gat gerst en þetta er engu að síður niðurstaðan niðurstaðan úr hinu svokallaða víðtæka samráðsferli er líka ótrúleg miðað við alla þá vinnu og allt það hallelúja sem menn halda fram að hafi verið í stóru nefndinni þetta er fyrst og fremst niðurstaða þar sem hagsmunir almennings sem er eigandi auðlindarinnar eru fyrir borð bornir skolað út með slorinu væri ef til vill viðeigandi að segja

en hræðsla framsóknarflokksins við breytingar kemur hins vegar talsvert á óvart heldur hann virkilega að landsbyggðin muni kaupa það endalaust að atvinnumál landsbyggðarinnar séu um að kenna einhverjum lattelepjandi illmennum í hundrað og einn reykjavík þetta er orðin svo þreytt tugga að ég held að framsóknarmönnum væri heppilegast að hætta þessu það var framsóknarflokkurinn með fyrrverandi formann sinn halldór ásgrímsson í broddi fylkingar sem innleiddi þá núverandi hugsun og ástand í kvótamálum sem við búum við í dag og núverandi kvótakerfi er einfaldlega að okkar mati einn af ljótustu blettunum á arfleifð flokksins ég hefði haldið að sá nýi framsóknarflokkur sem nú er á þingi mundi eiga auðvelt með að sleppa hendinni af þeirri arfleifð og ég skora á hann að gera það rétta fram sátt frú forseti það er brýnt að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu og gera úthlutanir aflaheimilda réttlátari sanngjarnari og hagkvæmari þær breytingar á að gera með heildarhagsmuni sem flestra að leiðarljósi það á enginn náttúruna og auðlindir þær sem hún svo örlátlega hefur boðið íslendingum og það á enginn að fá úthlutað af þessum sameiginlegu náttúruauðlindum nema gegn sanngjörnu gjaldi sem verður til við þær aðstæður þar sem allir geta staðið jafnt að það mun hins vegar seint nást sátt við líú og sjálfstæðisflokkinn um slíkar alvörubreytingar og því er brýnt að hugsa stórt alveg frá upphafi og leggja til sanngjarnar breytingar sem byggja á byggðasjónarmiðum réttlætissjónarmiðum og hagkvæmnissjónarmiðum það er nákvæmlega þetta sem frumvarp hreyfingarinnar gerir niðurstaða þessa máls er svo heppilegast að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu því að þá er hægt að skera alla þessa flokka sem eru svo bundnir á klafa núverandi kerfis niður úr snörunni með því einfaldlega að vísa þessum málum til þjóðarinnar til afgreiðslu